Szerintem itt most ebben a Parlamentben tényleg az őszinte beszédnek van a helye.

Azt már hallottuk nagyon sokszor, hogy mi a nem megoldás.